svo fljótt við og komið hingað og gefið okkur ágæta munnlega skýrslu um ferðalag okkar sameiginlegt í þessu máli ég verð að segja það að niðurstaðan eins og hún hefur orðið eru mér mikil vonbrigði og ég get ekki tekið undir með hæstvirtum ráðherra þegar hann segir að það sé ofsagt að það sé komið í bakið á íslendingum með þessu þríhliða samkomulagi að minnsta kosti deili ég því með hæstvirtum utanríkisráðherra að ég varð gjörsamlega öldungis hlusta í gær þegar þessar fréttir

ekki verið nægilega vel á verði staðið af hálfu íslands mér finnst að það sé algjörlega með ólíkindum að þegar samkomulag er gert með þessum hætti að þar skuli okkar mesta vinaþjóð færeyjar leika lykilhlutverk án þess að hæstvirt ríkisstjórn viti nokkuð af því það kom fram í máli hæstvirts sjávarútvegsráðherra að það hafði komið fram að norðmenn hefðu á einu stigi þessara viðræðna reynt með klækjum og lævi að koma króki í færeyinga og fá þá til þess að gera eins konar baksamkomulag um það að meina íslendingum aðgang að íslenskri lögsögu þetta kom upp í háttvirtri utanríkismálanefnd okkur var gert viðvart um þetta ég og fleiri kröfðumst þess þá að hæstvirtur utanríkisráðherra hristi hramm fyrir hönd íslands og mótmælti þessu formlega það gerði hæstvirtur ráðherra ekki og það var alveg ótrúlegt að hlusta á það hjá hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hér áðan jú að það hefðu ráðherrar sjálfstæðisflokksins hringt í flokkssystkin sín og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra í sinn kollega en sá maður sem á og hefur formlega stöðu til þess að mótmæla formlega fyrir hönd íslands hann er sá eini sem ekki gerði það það er þeim mun alvarlegra sem nokkrum dögum eða þann dag sem okkur var gert uppskátt um þetta í nefndinni að þá var utanríkisráðherra noregs í kjöltu hæstvirts ráðherra hér á íslandi þetta er alveg með ólíkindum það að íslendingum barst af því njósn eða höfðu upplýsingar um það að norðmenn væru með þessi klækjabrögð uppi sem við í nefndinni kröfðumst þess að yrði mótmælt af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra átti auðvitað að gefa tilefni til þess að hæstvirtur utanríkisráðherra og utanríkisþjónustan fylgdi með því hvort sá þráður sem þar var bersýnilega tekinn að myndast yrði spunninn áfram en það gerðist ekki hæstvirtur utanríkisráðherra vissi ekkert af málinu ég verð að segja það að þarna finnst mér að sá sem var við stýrið hafi sofið á vaktinni

grundvallarreglum um sjálfbærni sömuleiðis vil ég segja það að ég tel að samninganefndin okkar hafi staðið sig listilega vel svo vel að þegar upp var staðið og lokið var ferðalagi í þessu máli sem hófst í desember tvö þúsund og tólf í edinborg fyrir nokkrum dögum þá var það algjörlega ljóst að það voru aðrir en íslendingar sem sátu uppi með svarta péturinn þá var það yfirlýsing damanaki sjávarútvegsstjóra evrópusambandsins sem sagði það algjörlega skýrt að samningar hefðu ekki tekist vegna þess að norðmenn hefðu hafnað því og þess vegna er það svo grátlegt að viku síðar skulum við vera komin í þessa stöðu

en í annan stað hefur það legið fyrir nokkuð lengi að það sem vakir fyrir norðmönnum er auðvitað að veiða stofninn niður þeir vita það að sagan sýnir að makríll kemur hingað stopult kannski á hálfrar aldar fresti eins og árni friðriksson lýsti fyrir árið nítján hundruð eins og við sáum í lok síðustu heimsstyrjaldar og fer svo aftur þeir hafa ekkert á hættu vegna þess að makríllinn keppir við síldina heima hjá þeim sem er á niðurleið þeir fá bara uppsveiflu í síldinni sem við sjáum í miklu takmarkaðri mæli

en lentu í sínu hruni gáfum við þeim varanlega um aldur og ævi þrjátíu þúsund tonn af loðnu sem þeir njóta enn og höfum veitt þeim aðgang að lögsögunni hjá okkur ég tel að við þessar aðstæður verðum við að kalla til vináttu og frændsemi við eigum ekki að láta svona viðgangast og við verðum að stappa harkalega niður fæti gagnvart norðmönnum líka það er ekki hægt að